Señor Presidente, la dirección de la multinacional Teka ha anunciado un expediente de extinción de empleo que afectará a 198 trabajadores de su factoría en Cajo, Santander una región ya de por sí muy afectada por el desempleo creciente en los últimos meses.

Teka no tiene razones económicas suficientes para tomar esta decisión. Detrás está la simple y llana deslocalización, fuera de la Unión Europea, de la empresa. Por ello, quisiera pedirle a la Comisión Europea que exija a los Gobiernos de Cantabria y de España un mayor compromiso con los trabajadores de nuestra región mediante la búsqueda de una solución final a este conflicto social y que, por tanto, examine todas las posibilidades a nivel europeo, como la de acogerse al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Europa no puede permitirse un parado más y quiero, especialmente, decirle al Presidente de Cantabria, que en su programa electoral se comprometió a cuidar las empresas ya instaladas en la Comunidad, que lo haga, que pase de la palabra a los hechos.